Du crime de justice la Pologne refuse l'immigration massive imposée par l'Allemagne pour sa croissance économique, alors que les Polonais, eux, doivent s'expatrier pour trouver du travail. Du crime de souveraineté la Pologne se refuse de laisser à des juges le pouvoir souverain du peuple, car la justice est faite au nom du peuple. En somme, vous reprochez à la Pologne d'être la Pologne, de résister comme elle sait le faire à l'oppression du nouvel ordre européen, désordre pour nos peuples et nos nations. Vous lui reprochez de préserver son identité en s'opposant à votre religion mondialiste, destructrice du droit, de la justice, individualiste, relativiste, nihiliste, religion opposée au droit de Dieu et donc aux droits de l'homme. La Pologne restera la Pologne.